Și acest context diferit pune în discuție capacitatea de a anticipa și capacitatea de a răspunde a Uniunii Europene.

Cred că în momentul de față este necesară o cooperare extinsă în vederea securizării frontierelor externe ale Uniunii Europene și contribuția în acest sens a tuturor statelor membre, fără diferența între statele membre Schengen și non Schengen. În al doilea rând, cred că, în contextul amenințărilor teroriste crescute, este vitală definirea unui cadru instituțional de cooperare în domeniul ca și a unor mecanisme contraterorism bine definite, nu doar și subiective. În sfârșit, implicarea concretă în soluționarea conflictelor din zona MENA care trebuie să fie realizată, cum ați menționat și dumneavoastră, prin implicarea statelor din regiune, prin care poate asigura mai multă stabilitate. Având în vedere escaladarea și diversificarea provocărilor de securitate, colaborarea cu NATO nu mai poate fi opțională. Statele vecine răsăritene și sudice trec printr un nou val de violențe, la care nu putem răspunde decât printr o abordare concertată cu NATO.